Je to ve veřejném zájmu a je tedy na místě tyto dotčené osoby také chránit, aby se nestaly obětmi nějaké odvety. Tento veřejný zájem by se ale mohl dostat do střetu s jinými oprávněnými zájmy zaměstnavatelů, a proto považuji za správné, aby zaměstnavatelé nastavili vnitřní procesy, kterými zaměstnanci mohou diskrétně nahlásit toto porušení. Zároveň tato směrnice pamatuje na malé a střední podniky, kterým se tímto nekomplikuje život. Souhlasím také s tím, že zaměstnanci musí nejdříve využít těchto interních předpisů.